Je tam méně pracovních příležitostí, zejména pro vysoce kvalifikované profese, horší dostupnost služeb, obchodu, škol a lékařské péče. Právě to dopadá na ženy, které se většinou starají o děti a tyto služby potřebují. Znám mnoho i malých obcí, kterým se daří podporovat tyto služby, vytvářet lepší prostředí, a to právě s podporou fondů Evropské unie nebo vládních programů. Myslím, že to je dobrý příklad toho, jak je možné řešit lepší postavení žen. Zvláštní pohled z pohledu žen na tuto problematiku považuji za spíše umělý, ale respektuji ho. Rozvoj venkova je důležitý pro celou společnost, pro zajištění potravin, pro údržbu a tvorbu krajiny, je důležitý pro udržení našich tradic a kulturních kořenů. Chci poděkovat paní kolegyni Petirové za podporu rozvoje venkova, že za ni bojuje a citlivě vnímá potřeby žen.